Vážený pane předsedající, pane ombudsmane, dámy a pánové, velmi si vážím činnosti evropského veřejného ochránce práv, musím však konstatovat, že v činnosti tohoto úřadu spatřuji tři velké problémy.

Široká veřejnost v Evropské unii totiž neví, že evropský ombudsman existuje, natož aby tušila, co dělá a s čím se na něj mohou obracet.

S každou novou institucí se zvyšuje množství byrokracie, které musí občané překonávat a ve které se musí umět orientovat. Je proto potřeba se zamýšlet, zda investované prostředky daňových poplatníků odpovídají kýženým výsledkům. V loňském roce si u evropského veřejného ochránce práv stěžovali moji spoluobčané šestašedesátkrát, z celé Evropské unie přišlo téměř 800 případů spadajících do kompetence evropského ombudsmana. Těmito problémy se zabývalo 70 úředníků, daňové poplatníky to stálo 9 milionů eur.

To je podle mého názoru více než hodně. Třetím problémem je subsidiarita. Jako bývalý starosta jsem byl poněkud znepokojen tím, když jsem si přečetl, že jedním z mála případů, kterými se ombudsman zabývá, je územní plán pro malou oblast Břeclavska v souvislosti s rychlostní komunikací. To považuji za naprosto nadbytečné, neboť lokální problémy je třeba v prvé řadě řešit v obcích, nikoli tady v Bruselu nebo ve Štrasburku. Dámy a pánové, jestliže jsme zřídili tuto instituci, je třeba zajistit její rozumný výkon, činit tak za nejnižší možnou cenu a zejména nezneužívat a uměle nerozšiřovat její pravomoci a byrokracii.